Elnök Úr! Ha az Európai Unió valóban hozzá akar járulni a stabilitáshoz és a békéhez a harmadik országokban, akkor ehhez óhatatlanul hozzátartozik a rendvédelmi, katonai kapacitásépítéshez való hozzájárulás is. A gyenge központi hatalommal rendelkező afrikai országokban bármilyen fejlesztési program sikere veszélyben van, ameddig a fogadó államnak nincs meg az ereje, hogy megszervezze és megvédje ezeket az akciókat. Persze érthetők az aggodalmak a biztonsági struktúrák finanszírozása miatt, de azt is látnunk kell, hogy eközben más, nem EU s államok nem ennyire kényesek, és erőteljesen támogatják Afrikában a katonai kapacitások bővítését. Ha Európa partnereket akar Afrikában és működő állami struktúrákat, akkor a fejlesztési támogatások mellett nem lehet kizárni a rendvédelmi együttműködést sem. Óriási naivitásnak gondolom azt az álláspontot, amely szerint ezt mi még meg tudjuk spórolni. Ha pedig működésképtelen államok vannak az afrikai kontinensen, az beláthatatlan biztonsági kockázatokat hordoz magában Európa számára.